Wij hebben de verkiezingen in Egypte gezien.

Ik zou willen voorstellen dat dit Europees Parlement haast maakt met het uitnodigen van president Mursi om ons hier te komen toespreken, om zo het signaal aan Egypte te geven dat wij praten met eerlijk en vrij verkozen volksvertegenwoordigers en presidenten en dat wij hem als ons aanspreekpunt zien en niet het leger. Dat is mijn verzoek aan u en ik denk dat als dit Europees Parlement zo'n verzoek inwilligt, wij dan het Egyptische volk en de president een hart onder de riem steken.